Încep cu lucrurile îmbucurătoare, și anume este vorba despre eliberarea celor doi bloggeri, Adnan Hajizade și Emin Mili, despre care am discutat aici. În rest, însă, situația este mai mult decât îngrijorătoare în Azerbaidjan, avem hărțuiri ale jurnaliștilor, avem intimidări ale apărătorilor drepturilor omului, condamnarea acestora pe baze penale. În plus, 200 de arestări după recentele proteste de la Baku din martie și din aprilie, toate ne pun semne de întrebare serioase, cu atât mai mult cu cât, nu trebuie să uităm, Azerbaidjanul este semnatarul Convenției pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Se pare că autoritățile azere nu au înțeles că e nevoie de un dialog între ele și societatea civilă, și nu de presiune dinspre autorități spre societate.